virðulegur forseti grunnar eru gildrur þínar háttvirtur þingmaður ef ég hef gengið í eina slíka því ég gerði nú ekki annað en að spyrja eftir því hvort háttvirtur þingmaður teldi rétt að ljúka ekki umfjöllun um stjórnlagaþing öðru sinni hér á þessu þingi ég held að það sé bara til gagns fyrir okkur og umræðuna og verklagið í þinginu ef við vitum hver afstaða formanns framsóknarflokksins er sem hefur sannarlega breytt um áherslur í þessu það er sannarlega ekkert nema eitthvað sem menn hafa rétt til mér heyrðist líka formaður framsóknarflokksins vera kannski ekki fullkomlega sannfærður lengur um að stjórnlagaþing sé endilega besta leiðin til að ná fram úrbótum á stjórnarskránni ég vildi þess vegna spyrja háttvirtan þingmann hvort það hafi verið rétt og hvort hann sjái hugsanlega fyrir sér aðrar leiðir heldur en stjórnlagaþingið og ítreka nú bara og bið formanninn að óttast ekki það sem árásir þó spurt sé að því hvort hafi einhver önnur málefnaleg sjónarmið um það með hvaða hætti megi ná því markmiði